Az Unió életében igen fontos momentumot képeznek ezek a pillanatok, mint a mai vitánk is. Ami évekkel ezelőtt bevehetetlen akadálynak minősült, ma most itt arról beszélünk, hogy milyen mandátummal tárgyal majd a Bizottság az Unió csatlakozásáról az európai emberi jogi egyezményhez. Ahhoz az egyezményhez, amelyet épp az idén lesz 60 éve, hogy elfogadtak, és ezalatt a 60 év alatt számos polgárnak adott hitet abban, hogy meglelheti az igazát, akár az adott állammal szemben is. Ezzel a vitával szorosan összefügg, ezért újra meg újra hangsúlyozni kell azt, amit Reding biztos asszony már említett, hogy december óta kötelező erővel bír az EU alapvető jogok chartája, amely az egyik leghaladóbb szellemű dokumentum az alapvető jogok területén. A konvenció megerősíti a chartát, a charta pedig kiegészíti a konvenciót. December óta a Lisszaboni Szerződés az Uniót kötelezi az emberi jogi egyezményhez való csatlakozásra. Ezért célunk a csatlakozás minél sikeresebb megvalósítása kell legyen. Ebben a legfontosabb kérdés, hogy milyen többletet hoz a csatlakozás az Unió polgárainak az életében. Ilyen értelemben készült el a jelentésem véleménye a csatlakozásról, amelyet a LIBE Bizottság egyhangúlag erősített meg. Kérem tehát a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy a tárgyalások során mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a csatlakozás valóban egy értéket, egy hozzáadott értéket jelentsen az Unió állampolgárai számára anélkül, hogy túlzott elvárásokat gerjesszenek. Ugyanakkor számos kérdés vár tisztázásra a tárgyalások során. Az egyik ilyen lényeges kérdés a bíróságok egymáshoz való viszonya. A belső jogorvoslat teljes kimerítésének feltétele. Mindamellett fontosnak tartom figyelembe venni azt is a tárgyalások folyamán, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság működésének reformja egybeesik az Unió egyezményhez való csatlakozásával. Egyedülálló kísérlet lesz az Unió csatlakozása a konvencióhoz, de ez nem veszélyeztetheti azt, ami már működik az emberi jogaink érvényesítése terén. A csatlakozás csakis akkor lesz sikeres, ha valóban erősíti, az emberek számára elérhetővé teszi az eddig is működő intézményeket. Vigyázzunk arra, hogy ezt ne veszélyeztessük, hogy a nagy lelkesedésben nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsük, ahogy ezt egy magyar közmondás találóan mondaná. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, és jó úton haladunk.